Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Heute wird mit einer Schnelligkeit gehandelt, die sich noch nicht einmal mehr mit einer Uhr messen lässt. Die Schäden für die Volkswirtschaften sind enorm.

Diese Entwicklung muss kontrolliert werden, soweit das im Bereich unserer Möglichkeiten liegt. Und dies war einer der Gründe für die Revision der Richtlinie. Die Lösungen, die der Wirtschaftsausschuss gefunden hat, sind daher Mindesthaltefristen beim Handel, höhere Gebühren bei zu vielen stornierten Ordern, neue Belastbarkeitskontrollen des Systems sowie Notfallvorkehrungen, z.

die Möglichkeit der EU weiten Handelsunterbrechung. Mit diesem Gesetzesvorhaben tun wir einiges zur Eindämmung solcher Risiken für die Volkswirtschaften. Wie sieht es nun mit dem Verbraucher aus? Was hat er konkret von unseren Regelungen? Die Richtlinie soll nicht nur den Hochfrequenzhandel kontrollieren, sondern auch die privaten Kleinanleger in Zukunft besser schützen. Wer hat nicht schon einmal das Gefühl gehabt, von seinem Anlageberater zu einem bestimmten Produkt gedrängt worden zu sein, was sich im Nachhinein als vorteilhafter für den Berater als für den Kunden erwiesen hat? Daher ist mein Ansatz, dass wir mehr Transparenz schaffen müssen Der Kunde muss ausreichend und transparent informiert werden, ob die Beratung gegen ein Entgelt erbracht wird und welche Gebühren damit verbunden sind. Die Kunden sollen künftig eine komplette Aufstellung der Kosten erhalten und über die gesamte Bandbreite von Produkten informiert werden. Zusätzlich sollen alle Produkte alte wie neue jährlich überprüft werden, ob sie auch wirklich im Interesse der Kunden liegen.

Nach dem Willen des Wirtschaftsausschusses sollen Provisionen nur dann erlaubt sein, wenn sie an den Kunden weitergegeben werden, sie für die Bereitstellung des Produkts notwendig sind z.

Steuern oder die Kunden über die Gebühren informiert werden. Die Mitgliedstaaten können nun selbst entscheiden, ob Provisionen ganz verboten werden.